században ezt tették a totalitárius rendszerek, nevezetesen a szovjet kommunizmus. Másmilyen módon és eszközökkel, szintén Európa elrablására törekszenek azok a globalista hatalmi erők, amelyek a migráció eme jelenkori népvándorlás programszerű támogatása, előmozdítása és kiterjesztése révén létében fenyegetik földrészünket. Álláspontunk szerint Magyarországnak magyar országnak kell maradnia. Az Uniónak és tagállamainak ebben az értelemben kell megvédeniük saját európai és nemzeti identitásukat mindenféle világhatalmi merénylettel szemben.